Mit dem im Oktober 2010 unterzeichneten Freihandelsabkommen EU Südkorea, von Kommission und Rat mit dem Attribut versehen, die anspruchsvollste Übereinkunft dieser Art zu sein, die jemals zwischen der EU und einem hochindustrialisierten Staat ausgehandelt wurde, sollen in den kommenden fünf Jahren etwa 98 der bilateralen Schutzzölle fallen. Der Handelsaustausch zwischen der EU und Korea soll sich mittelfristig verdoppeln und damit wie es heißt Wirtschaftswachstum, die Schaffung von Arbeitskräften und Prosperität beschleunigen. An dieser Prognose hegen ich und meine Fraktion berechtigte Zweifel.

Denn was sind die Kriterien von Effizienz, von Freihandel? Zugleich, Herr Kommissar, sind in dem abgeschlossenen Freihandelsabkommen kaum Hinweise auf Zukunftsfähigkeit, orientierte Veränderung, internationale Wirtschaftskooperation.